forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um kynningarefni um icesave samningana fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn ragnheiður e árnadóttir árni þór sigurðsson gunnar bragi sveinsson og margrét tryggvadóttir í tillögugreininni segir alþingi ályktar að fela innanríkisráðherra að láta lagastofnun háskóla íslands gera hlutlaust og aðgengilegt kynningarefni um icesave samningana fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu sem verður haldin níunda apríl tvö þúsund og ellefu og senda það öllum heimilum í landinu samhliða sérprentun laganna samanber aðra málsgrein sjöttu grein laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna kostnaður við kynningu þessa greiðist úr ríkissjóði það er skemmst um þetta mál að segja að samkynja þingsályktunartillaga lá hér fyrir frá háttvirtum þingmanni margréti tryggvadóttur það varð hins vegar að samkomulagi á milli þingflokksformanna á fundi í gær að flytja málið með þessum hætti og stuðla þannig að því að hlutlaust og aðgengilegt kynningarefni um samningana bærist inn á hvert heimili í landinu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna níunda apríl næstkomandi og um það